Im Namen des Europäischen Parlaments fordere ich die sofortige Freilassung von Frau Razan Zaitouneh! Sie erhielt den Sacharow Preis 2011. Die mutige junge Frau hat ihr Leben dem friedlichen Kampf für die Demokratie und für ein freies Syrien gewidmet. Für diese Arbeit wurde sie vom Regime und von Rebellengruppen gleichermaßen bedroht.

Ungezählte syrische Frauen wurden seit Beginn des Bürgerkrieges gefangen genommen, eingesperrt, verschleppt und barbarisch gefoltert. Frauen aus allen Schichten und jeden Alters werden zu Opfern dieser Kriegsverbrechen. Vergewaltigung wie wir in diesen Tagen gut dokumentiert lesen können wird systematisch als Kriegswaffe eingesetzt, um die syrische Gesellschaft weiter zu zersetzen. Das Europäische Parlament verurteilt diese Kriegsverbrechen und diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Schärfste.

Wir müssen uns dem Auftrag dieses Tages stellen und Sorge dafür tragen, dass die EU die Organisationen und Personen unterstützt, die Frauen helfen, nach einem solchen Trauma ihr Leben wieder aufzubauen, Frauen, die gegen die Straflosigkeit kämpfen, zu unterstützen und vor allem dazu beizutragen, diese Verbrechen zu dokumentieren, um sie auch einer Verfolgung zuführen zu können.